Signora Presidente, il regolamento per la modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale costituisce un'importante opportunità per tutelare i nostri mercati e prevenire i danni provocati da importazioni da paesi terzi caratterizzate da dumping e sovvenzioni illecite. L'iter di questa normativa è stato fin qui abbastanza travagliato. Questo testimonia la delicatezza della materia e l'esistenza di interessi nazionali confliggenti che occorre avvicinare per dare a tutti gli Stati membri nuovi strumenti in grado di tutelare le proprie economie e i propri mercati. Le evoluzioni risultanti dal progetto della commissione INTA fanno però ben sperare, in un'ottica di tutela dei consumatori, concorrenza leale, riduzione delle pratiche di dumping, incrementando la tutela per i nostri settori produttivi e i nostri prodotti.